Pozdravljeni! Hvala za besedo. Dovolite, da se v imenu poslanske skupine Levica na kratko opredelim do predloga rebalansa proračuna za leto dva tisoč devetnajst. Najprej bi začel pri splošni usmeritvi. Kritiki proračuna predvsem prihajajo z desne strani, in Fiskalnega sveta. pravijo, da je ta zapravljiv, da je preveč ekspanziven, da ni dovolj varčevalen, in da prekoračuje strukturne omejitve glede, dovoljenih, se pravi deficitov, ki nam jih predpisuje Evropska unija. Sam mislim obratno. Mislim, da je splošna usmeritev tega proračuna pravilna. UMAR opozarja, da se slovenski izvoz ohlaja, predvsem se ohlaja zaradi zmanjšanja, gospodarske rasti Nemčije. Na to sem opozarjal tudi sam pred par meseci s, tisto metaforo, o Ahilovi peti in to se zdaj dogaja, posledično seveda, se je naš izvoz, začel nekoliko, se zmanjševati, in kar mora država narediti v tem primeru, je nekoliko povečati domačo potrošnjo za to, da ohrani gospodarsko rast in seveda s tem tudi polni proračun za naslednje leto. Druga stvar, ki me tukaj zmoti, je, da nekako vztraja ta fetiš varčevanja. Nekateri so tako zavarovani, zaverovani v to, da je varčevanje edina prava pot, varčevali bi med krizo, ker takrat ni bilo denarja, varčevali bi zdaj, ko je gospodarska rast, ker čaka nas nova kriza, in varčevali bi seveda med potencialno bodočo krizo, ker takrat bodo spet rekli, ni denarja, je kriza, ne smemo prekoračiti strukturnih omejitev, ki nam jih nalaga Evropska unija. To je popolna neumnost, tako razvojna kot, ideološka. Namreč, če pogledate kako so razvite zahodne države delale s svojimi proračuni, boste videli, da recimo Nemčija med letoma tisoč devetsto šestdeset in letom dva tisoč praktično nikoli ni imela proračunskega presežka. Politika je bila vedno zmeren deficit, med krizo seveda malo večji, med, konjunkturo približno izravnan proračun, dolg, ki se nabira, se pa izravnava, se pa izravnava z gospodarsko rastjo. To je pač neka smotrna politika, ki je po vojni delovala na zahodu, in to, kar se gremo danes, je odstop od tega, ki duši celotno Evropo, in je razlog, zakaj težko najdete skupnost držav na svetu, ki bi se v desetih letih tako slabo razvijale in bile tako politično turbulentne, kot je bila Evropska unija. Če boste brali, zgodovino zadnjih deset let Evropske unije, boste tudi videli, kako je do tega prišlo. Amerika, se pravi, ZDA, se je iz krize pobrala praktično v dveh letih, s seveda finančno injekcijo v finančni sektor in v povečano javno in s povečano javno porabo. Na Kitajskem so se krizi praktično izognili z ogromnimi infrastrukturnimi projekti, Evropa je pa šla drugo pot, ampak ta druga pot se je zgodila takole. Leta dva tisoč osem je francoski predsednik Sarkozy, sklical sestanek voditeljev vplivnih evropskih držav. Prišli so Gordon Brown, je bil takrat britanski premier, Zapatero, ki je bil španski premier, Berlusconi, Sarkozy je bil sam tam, in so se pogovarjali o tem, kako se spopasti s krizo, ki prihaja v Evropo. Njihov predlog je bil, da se ustvari neki skupen evropski načrt reševanja. Predlagali so, da bi vsaka država članica Evropske unije prispevala tri odstotke svojega BDP-ja v neki skupen sklad, ki bi potem pač rešil nasedle banke in sklade in s tem, se bi se izognili scenariju, ko bi morala vsaka država pač sama reševati krizo. Zakaj do tega ni prišlo? Ker na sestanek ni prišla Angela Merkel. Sarkozy jo je poklical, in ko so ga novinarji vprašali, kaj mu je povedala, pač zakaj se sestanka ni udeležila, je pač piker, kot je bil občasno, Sarkozy rekel, da mu je rekla v slušalko, nekaj takega kot, "chacun sa merde", kar v prostem prevodu pomeni "nobenega skupnega reševanja ne bo, vsak naj počisti svoje sranje". In ko je takrat, Christine Lagarde vprašala pač, kako si to predstavlja, a ne, je rekla: "Nas ne zanima, Nemčija bo svojo krizo rešila, ostali naj jo tudi." In je ni zanimalo, kako se bo s tem spoprijel Ciper ali pa Grčija ali pa Slovenija in druge majhne države, ki krize niso povzročile - ni je povzročila niti Nemčija niti Francija, da se razumemo, nobena od teh držav, to je bila kriza evroatlantskih financ -, ni jih zanimalo. In kaj so storili - prisilili so države, da so v banke zlile milijarde evrov, hkrati smo pa padli v te maastrichtske kriterije, ki nam določajo, kakšen presežek ali pa deficit smemo v proračunu imeti. In tako smo padlo v desetletno razvojno past. Zdaj se iz nje pobiramo, ampak nekateri še vedno fetišizirajo ta nerazvoj, ki smo ga spremljali zadnjih deset let, in govorijo, da je bila to prava pot. Zakaj to počnejo - mislim, da po eni strani iz sovraštva do javnega sektorja, po drugi strani zaradi prepričanja, da so nizki davki in ozek javni sektor pot do uspeha, ampak spet, vse izkušnje kažejo drugače. Skratka, če tukaj zaključim, to splošno usmeritev, mislim, da je pravilna. Krize je konec, ljudje so prestali desetletje varčevanja, in prav je, da se tokrat v proračunu sproščajo socialni transferji, ni več varčevanja na otroških dodatkih, porodniških, in podobno. Ni več varčevanja na socialnih pomočeh, ki so zrasle za skoraj sto evrov, na tudi pobudo Levice. Povečujejo se plače v javnem sektorju, povečujejo se sredstva za znanost za štiriindvajset milijonov in pol, zmerno se povečujejo pokojnine. Vse to so dobre novice, več denarja bo v gospodarstvu, več denarja bodo ljudje imeli za domačo potrošnjo, kar bo pripomoglo tudi k temu, da se bo gospodarstvo, da bo gospodarstvo letos imelo še naprej robustno, rast. V Levici seveda imamo pripombe na proračun. Obstajajo resorji, v katerih so številke problematične. En od takih resorjev je sektor za gospodarstvo. Če pogledate, kako se povečujejo subvencije letos, boste videli, da se subvencije za gospodarstvo povečujejo glede na realizacijo lani za kar sto sedemnajst milijonov evrov, skupno jih bo letos štiristo petinštirideset milijonov. Tukaj je par problemov, namreč, večina teh subvencij je nepovratnih, se pravi, so direktne subvencije v gospodarstvo in nič ne pride nazaj oziroma država ne dobi deležev od tega. Drug problem pa je, da se ni dobro izbralo prioritet, obstajajo sektorji, ki so podhranjeni. Eden od tako, od takih je znanost. Čeprav sem prej rekel, da se sredstva za štiriindvajset milijonov in pol povečujejo, tako znanstveniki kot tudi v Levici ocenjujemo, da je to povečanje premajhno. Si bom tukaj izposodil besede Matjaža Barbariča, to je znanstvenik, ki je slovenski znanstvenik, ki je bil pred par dni na v portalu MMC RTV, in sicer zaradi svojega odkritja - raziskuje na Finskem - kako se celice odzovejo na okvare v DNK. Tam je spregovoril tudi o financiranju znanosti in rekel je takole: "Zdaj gremo vedno bolj v to, da bi ugotovitve nekako neposredno uporabili v terapevtske namene." Se pravi, gre se v neko aplikabilno znanost, ampak potem dodaja: "Toda osnova so še vedno bazične raziskave, brez tega ni nobene terapije in zato je bistveno, da države osnovne raziskave temeljito podpirajo." Na Finskem se temu namenja velika pozornost, v Sloveniji, na žalost ni tako. Po javnih sredstvih za financiranje znanosti smo še vedno na repu Evrope in številni znanstveniki, kot je Matjaž Barbarič, teh znanstvenih prebojev ne delajo na medicinski fakulteti, na Institutu Jozef Stefan, na SAZU-ju ali kje drugje, ampak jih izvajajo v tujini, čeprav bi verjetno, ko so začenjali svojo kariero, raje ostali v Sloveniji, če bi imeli za to na voljo ustrezne pogoje in seveda finance. Druga taka prioriteta, na katero smo opozarjali, je slovenski film. Mislim, da bi država morala biti senzibilna in opazovati, kaj se v določenih sferah dogaja, in podpreti tiste, kjer se dogajajo preboji. V slovenskem filmu so v lanskem letu vsekakor so se zgodili pomembni preboji in generacijski prelomi. Mladi filmski producenti so posneli izjemne filme, kot so "Ne bom več luzerka", "Posledice". Ti so dobivali nagrade po mednarodnih festivalih, uvrstili so se na britanski AGBO, vrtijo se po kinematografih v Kaliforniji, Veliki Britaniji in tako naprej, ampak slovenska sredstva za film so na repu primerljivih evropskih držav. Na Hrvaškem povprečen film stane trikrat toliko kot so v Sloveniji, se pravi, država mu nameni trikrat toliko sredstev, v Nemčiji stane kar desetkrat toliko. Nemčija za en film porabi več, kot mi damo za celoten sektor film. In tukaj poudarjam, da ko se take stvari zgodijo, bi morala vlada, bi morala oblast to opaziti, in te producente oziroma to sfero začeti podpirati, ker to so vendarle propulzivne panoge, ki pripomorejo tako k neki kreativni dejavnosti kot konec koncev k promociji države, turizma in vsega, kar pride zraven. Imajo izjemen multiplikator. In če se tukaj s kritiko pomaknem naprej. Bistveno bolj pametno je vlagati v take stvari kot recimo v zapravljati, stotine milijonov evrov za obrambo. Tukaj nas veseli, da se je prekinil posel za nakup bokserjev, se pravi, osemkolesnikov, ki bi stali državo več kot tristo ali pa celo tristo petdeset milijonov evrov. Prav tako nas veseli, da se je zmanjšala postavka za nakup oshkoshev z dvainpetdeset milijonov - kolikor je bila predvidena v osnutku proračuna - na dvaintrideset milijonov zdaj. Vendar pa za naprej, poudarjamo v Levici, da so nakupi te opreme najbolj nesmiselni z vidika narodnogospodarskih investicij. Namreč, če recimo tristo petdeset milijonov damo filmu, bomo dobili s tem pokritje filmske dejavnosti za naslednjih petnajst let, številne izjemne produkte, promocijo države, in vse, kar pride zraven, skratka, izjemen multiplikator. Če damo tristo petdeset milijonov upokojencem bodo višje pokojnine, smo prav tako naredili nekaj v redu. Upokojenci bodo denar porabili pri lokalnih trgovcih, gostincih, šel bo v plače k lokalnim kmetom, nekaj se ga bo skozi davke vrnilo nazaj v državno blagajno. Če pa tristo petdeset za tristo petdeset milijonov kupimo oklepnike, pa ta denar gre direktno ven iz države in ne ustvari nobene dodane vrednosti in nobenega multiplikativnega učinka pri nas, zato je treba s gledati na to, mislim čisto gospodarsko, strogo pač racionalno, in vlagati v tiste sfere, kjer lahko ustvarjamo multiplikatorje in dodano vrednost. Nekatere stvari v proračunu manjkajo. Eden en od takih področij so stanovanja in na to v Levici opozarjamo, že odkar smo v parlamentu. Namreč, sredstva za republiški nacionalni sklad so minorna in ta sklad v bistvu nima druge poslovne izbire, kot da se obnaša kot zasebna nepremičninska agencija. Ker nima javnih sredstev, da bi gradil javna neprofitna najemna stanovanja, se je odločil, da dela nekaj drugega - kupi parcelo, zgradi stanovanja recimo na Brdu, pri Ljubljani, potem izkoristi visoke cene na trgu in ta stanovanja za nekajkratnik vložka proda - ne, tako si ustvarjajo kapital, da lahko gradijo naprej. Ampak to ni namen tega sklada. Namen tega sklada ni graditi stanovanj, ki jih bo drago prodal. Namen tega sklada ni graditi stanovanj na luksuznih lokacijah ali pa za luksuzno potrošnjo, ki stane tudi po tri tisoč evrov na kvadrat. Namen tega sklada bi moral biti, da lahko predvsem mladi, ki jih je Jazbinškov zakon za ene dvajset let ali pa trideset let prehitel, pridejo do dostopnih stanovanj po dostopnih cenah, ne da bi se morali za to zakreditirati za celo aktivno življenje za dvajset, trideset let ali več. To bi morala biti naloga republiškega stanovanjskega sklada, ampak predpogoj, da lahko to začne delati, je, da mu v proračunu zagotovimo ustrezno postavko. To bomo, verjamem, rešili v naslednjih dveh proračunih, namreč, ob sprejemanju tega proračuna vlada in Levica sklepata sporazum za leto dva tisoč devetnajst, v katerem je eno izmed prioritetnih področij omenjeno, omenjena stanovanjska politika in, mislim, da je to nekako perspektiva, da bo četrt stoletja manka stanovanjske politike v tej državi začnemo tudi na tem področju delati. v Levici bomo proračun podprli, pri čemer seveda računamo, da bodo tudi koalicijske stranke pred tem z nami sklenile spisan sporazum. Hvala.